munnhöggvast hér við hæstvirtan fjármálaráðherra og hæstvirtur forsætisráðherra um það sem fram fór á fundum í gær um samningafundum um lok þinghaldsins ég hefði nú satt að segja haldið að það væri meiri bragur á því að þær umræður ættu sér stað utan þessa þingsalar heldur en vera að ræða hér undir þessum lið og hæstvirtur forsætisráðherra kaus að koma hér upp og kasta hér fram og lýsa því yfir að stjórnarandstaðan sýndi einhverja sérstaka óbilgirni á þessum samningafundum það er hreinlega rangt það mun ekki skila neinni niðurstöðu fyrir okkur hér að vera að munnhöggvast um þetta eins og hér hefur verið gert og sá bolti þeim bolta var kastað af hálfu hæstvirts forsætisráðherra það liggur algjörlega fyrir að þær tilslakanir sem hafa verið boðnar í þessum tveimur málum eru með allt mjög svo ólíkum hætti